Nie dotknął on żadnych realnych problemów, których przecież nie brakuje dwustronne umowy w sprawie budowy gazociągu South Stream, tworzenie agresywnej unii celnej, niezgodnie z zasadami WTO, ograniczanie dostępności do gazociągu Opal, jawnie łamiąc prawo europejskie, nakładanie dodatkowych opłat administracyjnych na europejskie ciężarówki.

Charakterystyczne, że podczas szczytu bez reakcji pozostawiono nawet wypowiedź prezydenta Putina, że Rosja nie może zaakceptować zaangażowania Unii na Ukrainie, ponieważ sama nie wysyłała swoich przedstawicieli na wiece polityczne w pogrążonej w kryzysie Grecji i na Cyprze. Uważam, że najwyższy czas na zadanie sobie pytania, czym ma być w przyszłości strategiczne partnerstwo Unia Rosja, a nie kontynuowanie gry pozorów.